Ja, izvolite, gospod Siter. Ja, hvala lepa. Moram odgovoriti, gospodu Tanku. Kar se tiče minimalne plače in poslancev, jaz ne vem, zakaj bi kdorkoli v tej državi moral biti na minimalni plači. Druga stvar pa kar se evropskih volitev tiče. Jaz živim v prepričanju, da ljudje, ki se hočejo angažirati v Evropskem parlamentu, se hočejo angažirati zato, da spreminjajo politike Evropske unije, ne zato, da imajo višjo plačo; ampak zdaj, saj dobro vem, kakšna je vaša motivacija. Hvala lepa. Hvala lepa, besedo ima